Můžete říct, jak my jako Evropská unie jsme varovali Vaše občany před jízdou do Egypta nebo do dalších destinací, kam jezdí občané z celé Evropské unie?